Ich habe gegen diese Entschließung gestimmt, weil ich sie für eine bedauerliche Provokation gegen die Ein China Politik Europas halte. Der Sache der Menschenrechte wurde damit ein Bärendienst erwiesen.